W czasie ich licznych marszów w Polsce często dochodziło do aktów dyskryminacji i jawnego naruszenia uczuć religijnych milionów chrześcijan. Obraza, profanacja, próba zbezczeszczenia bodaj najświętszego dla chrześcijan wizerunku, jakim jest wizerunek Matki Bożej. Czy to nie jest dyskryminacja i mowa nienawiści? Przecież takie akty zachęcają do dalszych brutalnych ataków na chrześcijan, napadów na księży, lżenia świętych dla katolików symboli. Trzeba wiedzieć, że tylko w 2018 r.

1063. Dlaczego Parlament nie miał odwagi o tym debatować? Nalepka Strefa wolna od LGBT została opublikowana po wyrzuceniu z pracy pracownika Ikei, który zacytował Pismo Święte, kiedy odmówił udziału w akcji wspierającej miesiąc dumy LGBT, mimo że miał do tego wyboru pełne konstytucyjne prawo. Gazeta, która opublikowała nalepkę, stała się przedmiotem cenzury i prześladowań. Napadano na kioski, zastraszano sprzedawców i dziennikarzy. Takiej fali prześladowań w Polsce nie było od 1989 r. Zatem porozmawiajmy w Parlamencie Europejskim o skali nienawiści, o skali Waszej nienawiści. Pani Przewodnicząca! Wysoki Parlamencie! Jestem za wzajemnym szacunkiem, ponieważ każdy ma godność. Ale nie można milczeć, gdy agresywna ideologia mniejszości, domagając się na sztandarach przywilejów dla siebie, jednocześnie szkaluje tych, którzy mają inne zdanie.